ýmis ákvæði aðfararlaga laga um nauðungarsölu og fleiri laga sem taka að sjálfsögðu á einstaka þáttum í innheimtu vanskilakrafna en það breytir ekki því að enginn almenn innheimtulög eru til í landinu ríkisstjórninni þykir rétt að bæta úr því og slík lög eru í gildi annars staðar á norðurlöndunum og er reynslan til dæmis á norsku lögunum sem voru sett fyrir fáeinum árum mjög góð og byggir þetta frumvarp að hluta til á þeim og reynslunni af þeirri lagasetningu frumvarp þetta sem samið hefur verið í viðskiptaráðuneytinu byggist meðal annars á stjórnarfrumvarpi frá hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi fyrir níu árum síðan munnlegum athugasemdum efnahags og viðskiptanefndar við það frumvarp og vissum atriðum úr þingmannafrumvarpi frá árinu tvö þúsund og fimm flutt af núverandi hæstvirtan félagsmálaráðherra jóhönnu sigurðardóttur einkum er hert nokkuð á skilyrðum fyrir veitingu innheimtuleyfis í fjórða grein þá eru ákvæði sjöttu grein um góða innheimtuhætti gerð ítarlegri heldur en var að finna í þeim frumvörpum ákvæði fjórtándu greinar um sjálfsábyrgðartryggingu miðast ekki lengur við vísitölu í fimmtándu grein er kveðið á um að fjármálaeftirlitið fari með leyfisveitingu og leyfissviptingu í stað viðskiptaráðherra og eru þar meðal annars sett ákvæði um eftirlitsgjald við samningu frumvarpsins sem snertir meðal annars innheimtustarfsemi lögmanna viðskiptabanka og sparisjóða annarra lánastofnana og verðbréfafyrirtækja svo og ýmissa stofnana var meðal annars eins og ég gat um áðan stuðst við norsk innheimtulög sem hafa gefið góða raun markmiðið með frumvarpinu er einkum að setja ákveðnar meginreglur um innheimtu til hagsbóta fyrir neytendur meðal annars ákvæði um góða innheimtuhætti og innheimtuviðvörun og draga úr óeðlilegum kostnaði skuldara við hvers kyns almennar innheimtuaðgerðir það er áður en til innheimtuaðgerða á réttarfarsstigi kemur í reglugerð má takmarka hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar meðal annars þóknunar sem heimilt er að krefja skuldara um með viðvörun væri stefnt að því að skuldarar almennt ættu kost á að greiða skuld sína innan ákveðins stutts frests með lágmarkskostnaði er gæti grundvallast á ákvörðun í reglugerð áður en til innheimtuaðgerða á grundvelli réttarfarslaga yrði gripið lánardrottinn mundi væntanlega á þessu stigi almennrar innheimtu senda skuldara viðvörun hann gæti þó leitað aðstoðar lögmanns eða annars innheimtuaðila en bæri þá sjálfur ábyrgð á hugsanlegri greiðslu til hans umfram lágmarkskostnað ég vil taka fram hér að frumvarpið tekur til innheimtu vegna eigin starfsemi en almenna reglan er sú að ekki þarf leyfi til slíkrar starfsemi aðeins þarf innheimtuleyfi vegna innheimtu á eigin peningakröfu samkvæmt fimmtu grein ef aðili hefur keypt í þeim tilgangi að innheimta þær sjálfur í atvinnuskyni leyfi í slíkum tilvikum þurfa þó ekki þeir sem undanskildir eru slíku leyfi samkvæmt annarri málsgrein þriðju grein það eru lögmenn svo og opinberir aðilar viðskiptabankar og sparisjóðir aðrar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki samkvæmt frumvarpinu munu innheimtulögin skiptast í sex kafla ákvæði fyrsta kafla fjallar um gildissvið og fleira þar kemur meðal annars fram að lögin gildi með vissum undantekningum um innheimtu gjaldfallinna krafna um greiðslu peninga og að unnt sé með samningi að víkja frá sumum ákvæðum laganna í öðrum kafla er fjallað um skilyrði til að mega stunda innheimtu meðal annars innheimtuleyfi í þriðja kafla er að finna ákvæði um samband innheimtuaðila meðal annars kröfuhafa og skuldara meðal annars um góða innheimtuhætti og innheimtuviðvörun í fjórða kafla eru ákvæði um samband innheimtuaðila og kröfuhafa nánar tiltekið upplýsingaskyldu innheimtuaðila og meðferð innheimtufjár í fimmta kafla eru ákvæði um greiðslu innheimtukostnaðar og hámarksfjárhæð hans meðal annars þóknunar sem ákveða má í reglugerð ráðherra að höfðu samráði við helstu hagsmunaaðila í sjötta kafla

eins og segir í athugasemdum með frumvarpinu eru markmið þess að setja ákveðnar meginreglur um innheimtu til hagsbóta fyrir neytendur meðal annars ákvæði

þá er mælt fyrir um heimild til handa ráðherra að gefa út reglugerð þar sem kveðið verður á um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar sem heimilt verður að krefja skuldara um en frumvarpinu er ekki einungis ætlað að tryggja hagsmuni skuldara verði það að lögum mun staða kröfuhafa einnig batna þannig er mælt fyrir um vörslufjárreikninga innheimtuaðila sjálfsábyrgðartryggingu allt að sextán og hálfa milljón króna sem innheimtuaðilar verði að hafa sjálfsábyrgðartryggingin getur þó einnig orðið skuldurum til hagsbóta sem órétti eru beittir og hafa eignast bótakröfu á hendur innheimtuaðila einhverjum kann að þykja það skjóta skökku við að setja í lög heimild til handa ráðherra til að ákveða verð fyrir tiltekna þjónustu þegar samkeppni er reglan á flestum sviðum því er til að svara að samkeppni kemst ekki að þegar um innheimtuþóknun er að ræða að minnsta kosti ekki nema að mjög takmörkuðu leyti ræðst það af því að skuldarinn sem borgar innheimtuþóknunina velur ekki innheimtuaðila það gerir að sjálfsögðu kröfuhafinn þar sem kröfuhafinn greiðir ekki kostnaðinn við innheimtuna hefur hann takmarkaða hagsmuna af því að gæta að því sem varðar innheimtuþóknunina eins og ég sagði í upphafi máls míns taka ýmis ákvæði réttarfarslaga til innheimtu skulda og kveða á um réttindi og skyldur skuldara og kröfuhafa auk þess hefur úrskurðarnefnd lögmanna samkvæmt heimild í lögum númer sjötíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta um lögmenn úrskurðarvald um þóknun fyrir lögmannsstörf þar með talið innheimtuþóknun því þótti eðlilegt að binda gildissvið þessa frumvarps við almennar innheimtuaðgerðir sem má flokka með ýmsum hætti svo sem í fruminnheimtu og milliinnheimtu svo og lögfræðiinnheimtu sem væri ekki komin á réttarfarsstig hér er með öðrum orðum átt við innheimtur frá því að skuld fellur í gjalddaga þar til byrjaðar eru innheimtuaðgerðir á grundvelli réttarfarslaga það er að stefnt er þeirri kröfunni eða aðfarar eða uppboðs er beiðst á grundvelli nauðsynlegra heimilda ekki er stefnt að því með innheimtulögum að koma í veg fyrir eðlilega gjaldtöku vegna almennra innheimtuaðgerða því er við þetta að bæta að markmið frumvarpsins er ekki einungis að veita ráðherra heimild til að ákveða með reglugerð hámark innheimtuþóknunar og stemma þannig stigu við óeðlilegum innheimtukostnaði heldur er markmið frumvarpsins ekki hvað síst að kveða á um réttindi og skyldur skuldara og kröfuhafa að öðru leyti er þar um að ræða mörg þýðingarmikil atriði eins og drepið hefur verið á hér að framan í framsögunni ég tel að hérna sé um að ræða mjög mikilvægt mál verði frumvarp þetta að lögum er víst að það mun stuðla að myndun góðra innheimtuhátta skýra réttarstöðu allra þeirra aðila sem að innheimtunni koma og á eftir að firra bæði skuldara og kröfueigendur við tjóni í framtíðinni hér er um að ræða mál eins og ég nefndi í upphafi ýmsir hafa barist fyrir í gegnum tíðina í ýmsum myndum

stjórnmálamenn og eins og ég nefndi áðan hæstvirtur félagsmálaráðherra jóhanna sigurðardóttir og flutt um stjórnarfrumvarp í annarri mynd fyrir tæpum áratug af þáverandi viðskiptaráðherra þannig að hér hafa ýmsir komið að uppbyggingu á þessu góða máli í mörg mörg ár ég tel að það sé orðið það þroskað eftir þá umræðu og eftir meðferð þingnefndar á sínum tíma að tilteknum athugasemdum við það sem þar kom fram ráðslagi við hagsmunaaðila og ýmsa aðra samtök fjármálafyrirtækja neytendasamtökin og marga aðra aðila þá sé málið orðið þroskað og gott og þess efnis að það sé mjög heppilegt og jákvætt fyrir íslenskt samfélag og íslenska neytendur og alla þá sem að þessu máli koma að það fari hér inn á alþingi og verði vonandi hér að lögum meginatriðin eins og ég nefndi áðan eru þau að með frumvarpinu eru settar meginreglur um innheimtu til hagsbóta fyrir bæði neytendur og kröfuhafa ákvæði um góða innheimtuhætti og innheimtuviðvörun innheimtuleyfi og sviptingu þess og þá er mælt fyrir um heimild til handa ráðherra að gefa út reglugerð þar sem kveðið verður á um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar sem heimilt verður að krefja skuldara um öll þessi atriði tel ég til mikilla hagsbóta fyrir íslenska neytendur fyrir íslenskar fjármálastofnanir og alla sem hafa með þessi mál að gera það blasir að sjálfsögðu við eftir skoðun á málinu að það þarf að byggja upp ákveðna vernd fyrir þriðja aðila skuldarann sem velur sér ekki innheimtuaðilann hefur ekkert með þóknunina að gera þannig að það þarf að vera þar